También quiero destacar la aportación de la Presidencia española y del Dr.

Y ello se debe exclusivamente a la mejora constante de la organización y a las medidas que se han tomado para sensibilizar a la población sobre la donación de órganos. Hay que conseguir lo mismo para toda la Unión Europea aumentar el número de donaciones, asegurarnos de que todos los trasplantes se hacen dentro de los mismos estándares de calidad y, además, promover la colaboración entre todos los Estados miembros de la Unión. Hay que asegurarse también de que toda donación sea voluntaria y no retribuida, con las excepciones que ha apuntado el Comisario Dalli, para luchar así contra el tráfico de órganos, que está totalmente ligado a la escasez de los mismos.